Monsieur le Président, la gestion des forêts n'est pas un domaine que les traités ont confié à l'Union européenne. J'estime par conséquent qu'elle doit rester nationale et proteste contre la volonté du rapport Sarvamaa de bâtir une stratégie forestière européenne. Mon groupe Identité et démocratie a d'ailleurs déposé une résolution alternative pour marquer cette opposition.

Notre présence à Bruxelles en est la preuve car d'après les traités, nous devrions siéger à Strasbourg. Et sous la Commission Juncker, la scandaleuse nomination de Martin Selmayr, en a été une autre illustration éclatante. Avant de donner des leçons d'état de droit à la Pologne et à la Hongrie, l'Union devrait commencer par balayer devant sa porte. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, l'ingérence de l'Union est d'autant plus absurde que les États gèrent très bien leurs forêts.